Ce sont les mêmes d'ailleurs qui refusent que l'on inscrive à l'ordre du jour d'autres pays, où les violations des droits de l'homme ne sont pas moindres, voire y sont pires. Question d'appartenance politique, d'intérêt, d'alliance géostratégique des gouvernements qu'ils soutiennent ou des partis auxquels ils appartiennent? Cette vision des droits de l'homme est insupportable.

Elle fait le lit de tous ceux et de toutes celles qui combattent cet universalisme et qui le présentent comme une vision occidentale des valeurs. Je regrette, par exemple, que nous ne puissions jamais parler des violations des droits de l'homme, et notamment des femmes, en Arabie saoudite, que nous n'ayons pas parlé du Koweït, qui vient de reprendre les exécutions de condamnés à mort, que nous n'ayons pas pu parler du coup d'État en Centrafrique et que les violations des droits de l'homme dans certains pays d'Afrique subsaharienne, où sévissent les pires dictatures du monde, ne soient jamais abordées. Alors nous allons parler du Viêt Nam. Et c'est vrai que la situation de la liberté d'expression dans ce pays est préoccupante, et nous avons déposé notre propre résolution en ce sens pour le condamner. Mais je m'étonne que cette résolution soit quasi uniquement à charge, alors que, pour d'autres pays, nous nous perdons dans des circonvolutions pour ne pas gêner les gouvernements concernés. Je me rappelle les atermoiements de la majorité de cette Assemblée pour condamner les autorités tunisiennes sous Ben Ali. Il a fallu attendre que le dictateur soit déchu, le 3 février, pour que ce Parlement vote enfin une résolution. Et si vous voulez parler du Viêt Nam, pourquoi ne pas aborder la question des réparations de la guerre du Viêt Nam, et notamment des conséquences du déversement de milliers de tonnes de défoliants, les herbicides arc en ciel, et notamment l'agent orange nature, faune, flore dévastées, érosion massive des sols, sans parler de la tragédie humaine, tant côté vietnamien qu'américain d'ailleurs. C'est un vrai boulet économique pour le Viêt Nam. Nous aurions intérêt à avoir des visions équilibrées. Tel n'est pas le cas. Je le regrette et c'est pour cela que mon groupe, qui ne comporte pas que des députés communistes, n'en déplaise à M. Preda, ne s'est pas associé à cette résolution et ne participera pas au vote sur celle ci.